Hvala lepa podpredsednik za besedo, za začetek, naj, orišem neko prispodobo, da je, proračun v bistvu omejena vreča državnega denarja, v katero preko davkov, vplačujemo oziroma prispevamo vsi državljani in iz tega naslova imamo vsekakor pravico terjati, od države, ki, oziroma od vlade, ki s to vrečo denarja upravlja in razdeljuje, da je poraba racionalna, zanimivo je, da kot smo že danes nekajkrat slišali, so prihodki, predloženega proračuna, rekordni, prav tako pa so rekordni tudi planirani odhodki in, očitno je, da so, tudi finančni apetiti proračunskih uporabnikov rekordni, zato nekaj kritičnih misli, na samem začetku, bojim se, da resorji oziroma, proračunski uporabniki podelujejo po neki, ustaljeni logiki, po neki inerciji, z logiko, da si vsako leto prizadevajo za povečevanje svojih sredstev, ki, jih terjajo iz proračuna, nekatera se konec leta celo potrudijo, da ja porabijo vsa, letno dodeljena sredstva, kajti če temu ne bi bilo tako, bi potem nekako izgubili podlago ali pa razloge, da od, države, terjajo v naslednjem letu še, ista ali pa povečano višino sredstev, to je pač modus operandi, proračunskih uporabnikov, v vseh preteklih letih in vseh vladnih mandatov in vse kaže, da pač, sprememb tudi v tem mandatu ne bo, je pa to tudi, priložnost, da se naš skupni davkoplačevalski denar troši neracionalno, če hočete tudi za razne nepotrebne svetovalne pogodbe, piar storitve in tako naprej, volje in pripravljenosti žal pa tudi, ponekod tudi znanja za notranje racionalizacije, kaj šele za kakšne strukturne premike in spremembe, pa žal ni, res je, da je, proračun, da so proračunski izdatki oziroma odhodki, v veliki večini, že vnaprej zakonsko določeni in da imajo ministrstva, za projektno načrtovanje zelo malo manevrskega prostora, a vendar, žal smo še vedno prav zaradi načina dela, kot sem ga opisala malo prej, še svetlobna leta oddaljeni od modernejših proračunskih pristopov, torej od oblikovanja programskega proračuna, je bilo v že v predhodnih, razpravah veliko, besed namenjenega, ali je naše fiskalno pravilo ustrezno ali je prestrogo, da bi ga bilo potrebno, razrahljati, jaz sama ta, predlog proračunov, ki je pred nami, ocenjujem tudi z vidika mnenja fiskalnega sveta, ki je prvotni proračunski predlog kljub nekim splošnim opozorilom glede makroekonomskih gibanj ocenil kot fiskalno skladnega in vzdržnega, zame je bil to ključen pozitivni signal, in sem vesela, da tudi minister za finance, sam meni tako, zato me toliko bolj bolj skrbijo njegove današnje izjave o morebitnem umiku, v kolikor ta proračun ne bo tudi notranje usklajen, kajti kaj se je zgodilo na nedavni seji odbora za finance, prišlo je do nekih novih dejstev, do sprejema nenačrtovanih amandmajem, amandmajev z zelo velikimi, z občutnimi finančnimi posledicami oziroma, prerazporeditvami med posameznimi resorji. Zdaj, zakaj je fisralno fiskalno pravilo tako pomembno. Ker ima v, sploh v trenutnih razmerah, ko notranjepolitična situacija ni zelo stabilna, ko imamo manjšinsko vlado in, ko smo nekako priča začetku ohlajanja gospodarstva oziroma zniževanje gospodarske rasti, je še kako pomembno, da to fiskalno pravilo omejuje apetite posameznih strank, kaj ki kar nekatere kar tekmujejo, na temo, kdo bo določenim skupinam obljubil ali pa ponudil več tako imenovanih bombončkov, tudi ministrstvo za finance, sem prepričana, da bi zelo težko krotilo, finančne apetite, če tega sidra sploh v ustavi in pa tudi izvedbenega zakona, napisanega dokaj strogo, se strinjam, ne bi bilo, kajti verjemite, zelo hitro bi se lahko znašli v scenariju iz leta dva tisoč devet, ko je, če se spomnite, naš, javni dolg izjemno narastel, prav zaradi tega, ker je bila tedanja vladajoča politika nezmožna krotiti finančne apetite, in smo se zadolževali za tekočo porabo, tako da upam, da bo prevladala zdrava pamet in, zavedanje, da je prav fiskalno pravilo bilo tisto, ki je vladi v preteklem mandatu, pa če jo še tako kritizirate, omogočilo, da je odločno začrtala pot javnofinančne konsolidacije, kajti brez te, ne bi sledila tako, nadpovprečna gospodarska rast in tudi, kot smo danes slišali, rekorden proračun je tudi to omogočilo, jaz bi se, še na kratko, obrnila oziroma navezala na stališče gospoda Jelinčiča, ki je v stališču Slovenske nacionalne stranke, izpostavil, da bi bilo potrebno prihodke v proračun, še dodatno poviševati, se strinjam tistem delu z bolj učinkovitim pobiranjem davkov, nikakor pa ne z višanjem davčnih obveznosti, obrnimo raje fokus in se vprašajmo, ali, oziroma si si prizadevajmo za bolj racionalno trošenje, tega denarja, kajti velikokrat se zgodi, da gre, tudi pri porabi javnega denarja za prekomerno in brezglavo trošenje, vprašajmo si se tudi, ali si tako razkošno državo, tako razkošen državni aparat, glede na trenutne razmere sploh lahko privoščimo, da ne bi zadolževali prihodnjih generacij, zdaj, podatek, ki ga je včeraj predsednik fiskalnega sveta gospod Kračun, navedel v svoji medijski izjavi, da bo imela ta vlada v obdobju od leta dva tisoč osemnajst do dva tisoč enaindvajset kar tri milijarde, evrov na razpolago več se, tukaj sprašujemo oziroma je na mestu vprašanje, zakaj teh sredstev ne bo možno usmeriti v, v investicijo državno investicijo v drugi tir, v tretjo razvojno os, kajti kot vemo, za te dva ključna projekta, ključna razvojna projekta za našo bodočnost bo še vedno potreben poroštveni zakon, in kot rečeno, če bi se obstoječo porabo načrtovalo bolj racionalno, potem bi tudi za državne investicije ostalo več denarja, navezala bi se tudi na, sprejeti amandma na odboru glede nadgradnje, gorenjske proge. Finančne posledice oziroma nadomestni viri bi šli v breme, investicij v avtoceste oziroma ceste pa za deset milijonov bi bil, na ta račun okrnjen, proračun ministrstva za gospodarstvo, zaključne gospodarske spodbude in kar za dvajset milijonov bi bil, prikrajšan tudi proračun ministrstva za obrambo za, obrambne potrebe, v kolikor bi bil ta amandma, na seji, na plenarni seji čez dva dni ponovno potrjen, morda najbolj pereče, bi bilo dvajsetmilijonsko znižanje izdatkov za obrambne potrebe. Zakaj? Ker bi bil s tem ogled naše države, ki je polnopravna članica Nata, ponovno izjemno okrnjen, namreč, vsem ideološkim nasprotnikom tega, da smo člani Nata, naj povem, da so to sredstva ki so namenjena za našo lastno varnost, ne za Nato, in Slovenija, se je pred petnajstimi leti na podlagi izražene referendumske volje državljanov odločila, da bo stopila v ta sistem kolektivne obrambe, kajti stroka je to opcijo tedaj potrdila kot najbolj učinkovito glede na finančne vložke in nivo varnosti, ki ga ta to članstvo tej zvezi nudi, tako da v te postavke vsekakor ne bi smeli posegati, in so zastavljene v prvotnem predlogu proračuna korektno, še področje sociale oziroma socialne politike, Slovenija je, socialna država, bi pa želela poudariti, da mora biti tudi pravična socialna država, kajti, očitno je, da prihaja v času gospodarske rasti konjunkture do povečevanja sredstev za socialne transferje, kar ni logično, in kaže na določene anomalije, ki terjajo zakonske popravke, v povezavi s tem bomo tudi na tej seji čez dva dni ponovno odločali o ukinitvi, dodatka za delovno aktivnost in, absolutno moram poudariti, da, se zavzemam, zavzemam sama za socialno in pravično socialno politiko, da bodo pomoč dobili res tisti, ki jo dejansko potrebujejo, ki zaradi kakršnekoli omejitev in razlogov ne morejo delati, pa vendar za vse ostale. Je pa res, poudarjam, da so delovna mesta najboljša socialna politika, hvala lepa.